Señora Presidenta, señora Malmström, yo creo que, en este tema, lo que más nos importa es ayudar a Túnez, debido a la situación difícil que está viviendo, hasta que su democracia se consolide. Es evidente que el esfuerzo tan inmenso que ha hecho para acoger a todos aquellos que han venido de la guerra de Libia puede desestabilizar, y de hecho está desestabilizando, toda una zona, con estos cinco mil que quedan todavía procedentes de este país y procedentes de la guerra.

Y no es que Europa no haya hecho nada. Es verdad que los refugiados han llegado a ser, en el momento más crítico, hasta setecientos mil, y que Europa ha ayudado a movilizar a sus respectivos países.

Porque si, por una parte, se está proponiendo una asociación de movilidad con estos países de la orilla Sur y al mismo tiempo estamos modificando Schengen, ¿cuál es el mensaje de verdad que estamos transmitiendo? ¿Cuál es el mensaje que estamos transmitiendo incluso a los Estados miembros?

Porque, al final, cinco mil personas que necesitan mejorar su calidad de vida y resolver su situación tampoco es tanto para la Unión Europea. Así que intente hacer una política más comunitaria

resuelva ya todos esos contenciosos que están pendientes y que la Presidencia polaca quiere impulsar.